În acest context, consider că este importantă elaborarea unei structuri de participare activă a comunităților locale, atât pentru monitorizarea punerii în aplicare a acordului, cât și pentru ameliorarea cadrului de guvernanță din sectorul forestier și, nu în ultimul rând, cu scopul de a evita, pe cât posibil, corupția. Implicarea societății civile în procesul de elaborare a acordului cu Camerun reprezintă un semnal pozitiv în acest sens. Totodată, măsuri concrete sunt necesare pentru continuarea acestui tip de dialog în toate țările semnatare.